Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők! Hálás vagyok a Parlamentnek, amiért érdeklődést mutat a kisvállalkozói intézkedéscsomag iránt, és ezzel alkalmat kínál különösen arra, hogy megvitassuk milyen lépéseket tegyünk az intézkedéscsomag felülvizsgálata kapcsán felvetett különböző kezdeményezések terén. A kisvállalkozói intézkedéscsomag nagyon fontos eszköz, amely segít abban, hogy a kis és középvállalkozások számára kedvezőbb üzleti környezetet teremtsünk. A kis és középvállalkozások nagymértékben járulnak hozzá az európai gazdasághoz, hiszen a vállalkozások túlnyomó többsége ebbe a csoportba tartozik, Európa szerte több mint 90 millió embernek adva munkát. Éppen ezért a kis és középvállalkozásokra vonatkozó szakpolitika és ezen belül is a kisvállalkozói intézkedéscsomag maradéktalan végrehajtása kiemelt prioritású feladatot jelent a magyar elnökség számára. Versenyképességi stratégiánk sikere attól függ, hogy szakpolitikai kezdeményezéseink miként érintik a kis és középvállalkozásokat.

Közleményében a Bizottság több kiemelt területen is különböző új kezdeményezéseket javasol a további fellépés érdekében. Ezek a kezdeményezések a kis és középvállalkozások szövetségeivel és az érintett hatóságokkal folytatott széleskörű konzultációk eredményeként születtek, így kellőképpen szem előtt tartják mind maguknak a vállalkozásoknak mind pedig más érdekelt feleknek az érdekeit. A versenyképességi miniszterek a 2011. április 13 án, Magyarországon, Gödöllőn tartott informális találkozójukon megvitatták a Bizottság közleményét. Ezen a megbeszélésen a miniszterek teljes mértékben támogatták az elnökségnek azt a véleményét, hogy a négy legfőbb, prioritásként kezelendő kérdést a következők jelentik intelligens szabályozás, finanszírozás, nemzetközivé válás és irányítás. További munkára van szükség ahhoz, hogy e kérdésekben előrelépést érjünk el. Az elnökségnek ugyanakkor eltökélt szándéka, hogy a Versenyképességi Tanács

Az elnökség szeretné elérni, hogy az említett ülésen a Tanács olyan következtetéseket fogadjon el, amelyekben különösen is érvényesül a gondolkozz előbb kicsiben elve, vagyis az az elv, amelyre a Bizottság közleménye is épül. Ami az európai zártkörű társaság statútumát illeti, arra az Európai Bizottság elsőként egy 2008 as tanácsi rendelettervezetben tett javaslatot. A javaslat mögött az az elképzelés áll, hogy a kis és középvállalkozások számára az egységes piacon belül meg kell könnyíteni az üzleti tevékenység folytatását. Ennek pedig a költségek csökkenését és fokozott gazdasági növekedést kell eredményeznie. A Tanácson belül a javaslat bizonyos szempontjait, elemeit illetően néhány aggály merült föl. A svéd és a belga elnökségek figyelemre méltó erőfeszítései ellenére a tagállamoknak máig nem sikerült megállapodásra jutniuk.